ovviamente la Lega lo condanna e speriamo che marciscano in galera i colpevoli. Detto questo, quest'Aula mi spaventa o mi fa ridere. Che titolo ha quest'Aula per processare Putin e il popolo russo? Per decidere chi è democratico e chi invece è un dittatore? Questa Europa non ha niente di democratico. Questa Europa è pericolosa. Questa Europa istiga alla guerra e alla violenza. Bella roba il sostegno alle primavere arabe, che avete sostenuto e ora in mezzo continente africano e in buona parte dell'Asia comandano estremisti e tagliagole. Bello per voi dialogare con la Turchia, che occupa militarmente uno Stato membro dell'Unione europea da quarant'anni, che mette in galera i giornalisti e che ci riempie di centinaia di immigrati clandestini ogni settimana. Voi parlate di odio e non so se avete capito o se siete complici e schierate missili, carri armati e militari ai confini con la Russia. Voi parlate di lavoro e imponete delle sanzioni economiche inutili e idiote, che danneggiano il popolo russo e migliaia di lavoratori e imprenditori italiani ed europei. Con la Russia si deve dialogare, si deve commerciare, si deve discutere, si deve collaborare contro il terrorismo islamico voi invece preferite giocare alla guerra, voi invece preferite sostenere guerre commerciali che convengono ad altri. Vi pagano uno stipendio per occuparvi di Europa, vi pagano uno stipendio per dare lavoro e futuro agli europei, non per andare a esportare la vostra sporca democrazia in giro per il mondo, anche perché quello che avete combinato negli ultimi anni di risultati positivi non ne ha portato neanche uno.